Voorzitter, we zijn het veel eens hier vandaag en dat schept belofte voor de toekomst, dat er echt iets gaat veranderen.

Zijn de regels daar maximaal op gericht? En wellicht is het een idee om daar een percentage voor vast te stellen, maar in ieder geval moet er een voorkeursbehandeling voor het mkb komen. En ja, goedkoop is niet goed genoeg.